2010 hatten die EU Bürger Schulden aus Verbraucherkrediten in der Höhe von 600 Milliarden Euro. Daher gilt Vorsicht. Nicht die niedrigsten Monatsraten oder der niedrigste Zins sind bei einem Verbraucherkredit allein entscheidend, sondern vor allem die Gesamtkosten eines Kredits. Um beurteilen zu können, ob ein Kredit bei der Hausbank nicht doch billiger ist, brauchen Kunden zwingend Information über effektiven Zins, Gebühren und Kosten für die obligatorische Kreditausfallversicherung. Gerade bei Online Krediten fehlen aber oft elementare Angaben. Dies muss auf europäischem Niveau geregelt werden, denn Online Kredite werden grenzüberschreitend angeboten.